Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es ist zielgerichtet auf die Anforderungen ausgerichtet, die sich in der Zukunft an uns stellen. Aber ganz wichtig ist natürlich Ein Programm ist nur so gut, wie es auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Daher sind wir der Auffassung, dass dieses Programm gerade nicht dazu geeignet ist, dort Kürzungen vorzunehmen insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in diesem Bereich auch schon viele Verpflichtungen gibt, die eingegangen wurden, wo man noch nicht genau weiß, wie sie letztlich zu finanzieren sind. Wir, die ECR, sind allerdings auch der Meinung, das kann nicht als Vehikel benutzt werden um durch die Hintertür eine Erhöhung des Gesamtbudgets zu verlangen. Stattdessen muss man einfach auch im europäischen Haushalt den Fokus mehr auf innovative zukunftsgerichtete Programme lenken.

Es zeigt aber hier sehr deutlich die Gesamtproblematik auf, die insbesondere besteht in den eingegangenen Verpflichtungen, die nicht ausfinanziert sind. Da müssen wir ansetzen, das ist das ganz Entscheidende.